Herr Präsident! Mit der Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit in Konflikt und Krisensituationen sind eben genau vor zehn Jahren Frauenrechte als universaler Bestandteil der Menschenrechte erstmals zum Thema des UN Sicherheitsrats geworden. Das war ein Meilenstein auf dem Weg zu einer völkerrechtlich verbindlichen Vorgabe zur Beteiligung von Frauen an den Entscheidungen der Friedens und Sicherheitspolitik. Schon der damalige Generalsekretär Kofi Annan hat 2005 dringend gefordert, dass es nationale Aktionspläne zur Umsetzung der Resolution 1325 geben soll. Wir haben heute schon gehört, dass nur 20 Staaten das bisher gemacht haben, darunter europäische Länder wie Schweden und Großbritannien, aber auch afrikanische Länder wir Liberia und die Elfenbeinküste. Ich denke, alle EU Mitgliedstaaten sind aufgefordert, solche Aktionspläne zu verabschieden. Auch solche Länder wie mein eigenes Land, Deutschland, das sich bisher weigert, so einen Aktionsplan ins Leben zu rufen. Die Geschlechterperspektive auf internationaler Ebene hat sicher an Bedeutung gewonnen.

Aber wir müssen auch sehen, dass das alles Maßnahmen sind, die noch sehr am Anfang stehen. Es geht um die Unterstützung der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen. Hier haben wir Resolutionen und Hilfsprogramme, das muss intensiviert werden. Es geht aber auch um die Unterstützung bei der Identifizierung und strafrechtlichen Verfolgung der Täter, auch hier immer in Verbindung mit der Reform des Justizwesens vor Ort.